To należy docenić. Myślę, że z dużą życzliwością patrzymy na ten kraj, także na jego władze.

Na pewno sytuacja, w której zamyka się dwóch blogerów za to, że mówią o władzy, co myślą, to rzecz, która nie powinna się zdarzyć. Wspierając te proeuropejskie tendencje władz Azerbejdżanu, które należy wesprzeć, bo w tym kraju cały czas trwa polityczna dyskusja, czy być bliżej Unii Europejskiej, czy bliżej Rosji, powinniśmy wspierać tych wszystkich, którzy chcą być bliżej właśnie

Ale wspierając ich musimy mówić o wartościach, które ten świat konstruują wolność mediów, wolność ekspresji jest jedną z podstawowych wartości i należy o tym głośno mówić.